Niemiecki koncern Qimonda, jeden z największych producentów układów pamięci, ogłosił bankructwo.

Qimonda zatrudniała 13,5 tysiąca osób. W grudniu ubiegłego roku ich płace obniżono o 10 do 15 z zapewnieniem zwrotu potrąconych kwot do kwietnia bieżącego roku. Tymczasem 500 pracowników straciło pracę z dnia na dzień. Nie wypłacono im wynagrodzenia, rekompensat z tytułu niewykorzystanych urlopów ani należnych odpraw. Kolejne 500 osób straci pracę w ciągu najbliższego miesiąca. Dalsze 1500 pracowników jest także zagrożonych zwolnieniami. Takich zakładów jest w naszych krajach więcej, choćby w Krośnie czy w Stalowej Woli w Polsce. Oczekujemy od Komisji Europejskiej spójnego programu ochrony miejsc pracy w okresie kryzysu.